À une époque où on attaque violemment Madrid et Varsovie, où l'Espagne et la Pologne sont les victimes de l'Union européenne, je crois qu'il est temps, aujourd'hui, de désigner les vrais coupables et qu'il est temps que l'Union envoie une mission de parlementaires européens pour examiner ce qui se passe sur l'île de Malte.